Inițiativele în acest sens trebuie să vină de la toate nivelurile, inclusiv în cadrul cooperării transfrontaliere cu alte regiuni ale Uniunii.

Soluțiile inovative ale instituțiilor de învățământ sau întreprinderilor se materializează greu datorită lipsei de informare sau constrângerilor financiare.

Parteneriatele pot urmări atât îmbunătățirea performanței inovării, întărirea relațiilor dintre inițiator și beneficiar, precum și promovarea unei bune practici în acest domeniu. În cadrul vizitei Comisiei REGI în România de săptămâna trecută, ne au fost prezentate proiecte de cercetare și inovare ale instituțiilor de învățământ din Regiunea Vest, pe care o reprezint.